Ezt tesszük mindannyian választóink érdekeit tartva szemünk előtt. Az előnyszerzés azonban nem mehet mások rovására, és semmiképp sem lehet zsarolás eredménye.

Európai jogrendünk értelmében az emberi jogok, a személyes szabadság megsértését semmilyen formában nem támogathatjuk.